Som preto rád, že pani García Pérez prišla na to, že pomôcť regiónom v Európskej únii znamená, že zlepšíme podmienky na život mladým, starým ako aj detí, a potom dospelí ľudia nebudú musieť odchádzať od svojich rodín za prácou do iných regiónov, či štátov a ohrozovať tak rozvoj svojich rodín.

Európska únia k tomu môže pomôcť práve riešením tej demokratickej krízy práve budovaním regionálnej infraštruktúry, kultúry života a hlásením sa k rodinným tradíciám. Veď budúcnosť Európy sú naše deti, ktoré vyrastajú v zdravých a prirodzených rodinách. Kde je tu, prosím, ocenenie matiek a otcov a prirodzených rodín? Prečo venujeme milióny na podporu rôznych projektov LGBTI a rovnakým dielom nepodporujeme prolife projekty, či mnohodetné rodiny. Áno, rodinná politika je v kompetencií členských štátov a má to tak zostať, ale ak chceme aby Európa mala nádej, je nutné chrániť životy našich detí, a to aj tých počatých a nenarodených.